Turkije dat o ironie het gastland is van deze wereldtop.

De repressieve praktijken van Erdogan tegen de Koerden zijn afschuwelijk. En ik vraag de EU en haar lidstaten neem het ook tijdens de top op voor dit volk. We zijn het er allemaal over eens dat het beter kan en beter moet. De huidige context en crisis vragen meer middelen, maar eerst en vooral ook een grotere efficiëntie. We moeten leren uit de fouten van het verleden. Ik noem een paar punten. Coördinatie is fundamenteel. Lokale ngo's en de private sector kunnen een meerwaarde bieden. Daarnaast is complementariteit belangrijk. Humanitaire bijstand en ontwikkelingshulp moeten beter op elkaar worden afgestemd. Proactieve maatregelen zijn ook essentieel. Er is te weinig oog voor preventie van noodsituaties, waardoor hulp en wederopbouw veel meer kosten nadien. En tot slot moeten we het hebben over voorwaardelijke hulp hulp die gekoppeld is aan politieke of veiligheidsoverwegingen. De top mag geen zoveelste praatbarak worden. Beloften en toezeggingen moeten in concrete uitvoeringsplannen worden gegoten. En op dit punt sluit ik me aan bij de vorige spreker. Het kan niet zijn dat we binnen dit en een jaar terug samen komen zonder tussentijdse, tastbare veranderingen op het terrein.